ma bardzo wiele personalnych wad. Nie mogę poprzeć, moi koledzy również nie mogą poprzeć Komisji, w której zasiada komisarz, która tak naprawdę uczy się dopiero swojego zawodu.

Stąd też wstrzymałem się od głosowania. W moim przekonaniu ta Komisja ma przed sobą bardzo wiele znaków zapytania, będziemy jej patrzeć na ręce.